Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore di questa relazione perché introduce elementi di stabilità del quadro finanziario, tanto più in seguito alla crisi che oggi si è aperta, soprattutto alle gravi debolezze dei nostri sistemi bancari e dei rischi che interessano la tenuta degli istituti di credito. Due sono gli aspetti che trovo particolarmente convincenti il meccanismo di supervisione è parte dell'architettura dell'unione bancaria e non uno strumento separato e quindi questo consente un miglior coordinamento e funzionalità la seconda questione sono gli aspetti di trasparenza il settore finanziario deve garantire soprattutto gli interessi dei consumatori, affinché gli interessi dei consumatori siano tutelati. Infine diciamo, io ritengo che le autorità di supervisione europea debbano essere messe nella condizione di assolvere efficacemente ai loro compiti senza che il valore delle linee guida sia messo in discussione da interessi finanziari particolari e soprattutto privatistici.